C'est un fait, il faut sortir de la crise, mais pourquoi demander un effort économique à ceux qui n'ont déjà plus grand chose, plus d'emploi, plus de revenu décent, qui sont exclus de la société, sortis des études? Et on leur demande de se serrer encore plus la ceinture. Pendant ce temps là, certaines personnes gagnent de l'argent et l'évasion fiscale continue fortement, empêchant les ressources nécessaires aux politiques publiques de rentrer dans les caisses. Nous voulons une Europe au service des citoyens, pas au service de la finance, qui ne rend aucun compte. Une Europe forte n'existera pas sans ses citoyens. Le fonctionnement de la troïka, dans l'obscurité, affaiblit la démocratie et les institutions européennes. L'impact social de ce programme ne doit pas être considéré comme un enjeu de second plan. Malgré l'urgence et contrairement aux programmes actuels, nous devons agir aussi bien sur le long terme que sur le court terme. Faut il attendre que les sociétés implosent pour prendre en compte les enjeux sociaux, inhérents aux politiques économiques actuelles, celles de l'austérité et du libéralisme?